Pane předsedající, tak toto je bohužel odlišný případ oproti případu, o kterém jsme hovořili, oproti Gruzii. Tentokrát se jedná o provádění dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Moldavskem.

Zkrátka a dobře Moldavsko se svým vnitropolitickým vývojem nepřibližuje k Evropské unii, kritéria, která my máme pro naše členy a partnery, jako je budování právního státu, nezávislé volby, funkční justice a tak dále, bohužel tato země neplní. Ve zprávě je velmi kriticky popsáno to, co je hlavním problémem stav justice, podivná volební reforma, potlačování nezávislých médií. Souhlasím s tou částí, která říká, že pokud se situace nezlepší, je třeba uvažovat o omezení makrofinanční pomoci této zemi.